virðulegi forseti hér er komin á umfjöllunar tillaga til þingsályktunar um aðildarumsókn að evrópusambandindinu eftir umfjöllun utanríkismálanefndar þar sem ég hef setið ég mæli fyrir nefndaráliti undirritaður og þorgerður k gunnarsdóttir ég ætla að byrja á því að fara yfir helstu atriði nefndarálitsins þannig er að þetta mál sem hér er til umfjöllunar hefur eins og fram hefur komið í umræðunni í dag verið fellt saman að stærstum hluta til við þingmál númer fimmtíu og fjögur sem þingflokkar sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks tefldu fram í tilefni og eftir að þetta þingmál var lagt fram á þinginu ég held að það hljóti að vera óumdeilt að það sem gerðist síðan í kjölfarið sýnir hversu vanbúið það mál var í raun hversu illa ígrunduð sú hugmynd var að koma með það þingmál inn í þingsalinn án þess að því fylgdu fullnægjandi skýringar um það hvort því yfir höfuð átti að fylgja vegvísir hvort því yfir höfuð átti að fylgja einhvers konar leiðbeining frá þinginu um það á hvaða forsendum gengið yrði til viðræðna þvert á móti var ekki annað ráðið af þingmálinu eins og það var borið upp á þinginu en þegar hefði verið tekin ákvörðun um aðildarviðræður á grundvelli þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað í þjóðfélaginu krafan væri um það að fá fram samning til að greiða atkvæði um málið væri fullrætt vísað var í skýrslur sem gerðar hafa verið á undanförnum árum og að öðru leyti væri einfaldlega rétt þrátt fyrir þann ágreining sem var í ríkisstjórninni að leyfa þinginu að taka þessa ákvörðun og það væri lýðræðislegt og skynsamlegt ferli það sem gerst hefur í millitíðinni er eins og liggur fyrir í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar er að þessum leiðbeiningum hefur verið fylgt í öllum meginatriðum í greinargerð í máli fimmtíu og fjögur segir að sá vegvísir sem nauðsynlegur er fyrir aðildarviðræður skuli fjalla um alla þá þætti sem taka þurfi tillit til í tengslum við aðildarumsókn svo sem aðkomu þjóðarinnar að aðildarumsókninni það er þá átt við það hvort efnt skuli til þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja skuli viðræður og ekki síður með hvaða hætti staðfesta skuli aðildarsamninginn þetta tvennt var algerlega óhugsað þegar þingmálið sjálft kom fram

ósammála um jafnmikil grundvallaratriði eins og þessi í öðru lagi hvernig skipa skuli viðræðum íslands við evrópusambandsins og því eru gerð góð skil í nefndaráliti meiri hlutans við höfum leitað fanga hjá öðrum þjóðum skoðað hvernig aðrir hafa borið sig að og um þetta hefur verið ágætissátt í nefndinni í þriðja lagi með hvaða hætti eftirliti alþingis og upplýsingagjöf til þess skuli háttað á meðan mögulegar aðildarviðræður standa þetta var það sem við háttvirtur formaður nefndarinnar vorum aðeins að ræða um áðan sé þetta skilningurinn hjá meiri hlutanum sem fram kom í framsögu háttvirts formanns nefndarinnar þá tel ég að það sé verið að veita afar þröngt umboð til viðræðna þar sem þingið getur á hverjum tíma stigið fram og sagt hér erum við komnir út fyrir það sem við teljum skynsamlegt og stöðvað í raun og veru viðræðuferlið ég hef sjálfur haft þá sannfæringu að það sem þyrfti nauðsynlega að vera til staðar til að hefja aðildarviðræður væri í fyrsta lagi breið pólitísk samstaða um að menn vildu fara í viðræðuferlið og eftir atvikum og kannski ekki síður inn í evrópusambandið felldu sig við evrópusambandið eins og það birtist mönnum eftir kosningarnar í vor var það ljóst að það hefði ekki valist til forustu fyrir þjóðina flokkar sem voru sammála um þetta mál og þar með var auðvitað afar erfitt að segja að kjósendur hefðu með einhverjum hætti lýst vilja sínum í málinu og á sama tíma afar erfitt að halda því fram að það væri einhver pólitísk breið samstaða um að ganga til aðildarviðræðna við evrópusambandið þetta leystu stjórnarflokkarnir með þeim hætti að ýta málinu hingað inn í þingið þegar vinnu utanríkismálanefndar síðan lýkur þá endurspeglast þessi klofningur eða þessi ólíka sýn á málið þegar þingmenn stjórnarflokkanna tveggja koma saman að nefndaráliti og taka til umfjöllunar þau atriði sem eru grundvallarforsenda þess að flokkarnir tveir hafa ólíka skoðun í málinu þá auðvitað stíga þeir til baka og ýta þeim ágreiningsefnum og álitaefnum dálítið inn í framtíðina það er engin afstaða

sé hjá þeim sem standa að álitinu til þeirra álitaefna sem svo víða er rætt í nefndarálitinu sjálfu við getum sem dæmi tekið sjávarútvegsmálin þar sem er í sjálfu sér ekki fólkið mál að lýsa öllu því sem við viljum helst standa vörð um íslendingar í tengslum við sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins og það hvernig hún á illa við íslenskar aðstæður en það er hins vegar flóknara mál þegar leggja á þá hagsmuni á vogarskálarnar og vega á móti kostum þess að ganga inn í evrópusambandið og svara síðan þeirri spurningu hvernig kemur sú mæling út sú mæling hefur verið grundvöllur fyrir stefnu sjálfstæðisflokksins fram á þennan dag og það er í slíku hagsmunamati sem kjarni vinnunnar á þinginu hlýtur að eiga að liggja en það kjósa menn að gera ekki í áliti meiri hlutans heldur einungis vekja athygli á öllum álitaefnunum og síðan ýta skipinu úr vör það eru fleiri atriði sem tiltekin eru í þingmáli númer fimmtíu og fjögur eins og til dæmis það hvernig staðið skuli að opinberum stuðningi við kynningu á niðurstöðum viðræðna og hvaða stjórnarskrárbreytingar séu nauðsynlegar ég ætla að koma aðeins inn á það á eftir og síðan auðvitað ekki síst um ástand kostnað sem alltaf er spurt um í tengslum við þetta mál og kannski ekki skrýtið við þær aðstæður sem uppi eru núna í þjóðfélaginu við það að menn séu mjög meðvitaðir um allan kostnað sem lagt er út eins og segir í

vakin var athygli á í máli númer fimmtíu og fjögur hafa fengið þó nokkra umræðu hjá nefndinni ég vil segja að það hafi gerð góð samstaða og formaður nefndarinnar eins og ég vék að í stuttri ræðu minni áðan hefur stýrt nefndinni af mikilli yfirvegun honum hefur tekist að koma miklu í verk á tiltölulega skömmum tíma og flutti áðan góða framsöguræðu sem var gott jafnvægi í og ég tek undir með honum þegar hann kallar eftir því að við reynum að efna til málefnalegrar umræðu um þetta mál í þingsal í dag þrátt fyrir að við höfum sameinast um að taka öll þessi stóru mál til umfjöllunar hvernig við eigum að bera okkur að við að eiga við spurninguna um aðildarumsókn þá verður að segjast eins og er að það standa alltaf upp úr þeim vegi eins og nibbur á veginum ákveðin mál þegar vinnunni er lokið og það þarf að fara draga saman niðurstöðurnar þá fara að skerpast línurnar í ólíkum áherslum milli flokkanna það er kannski fyrst og breyst tvennt sem ég ætla að nefna hér og rakið er í nefndaráliti fyrsti minni hluta sem við höfum gert athugasemdir við en ég vil áður en ég hef þá umfjöllun vekja athygli á því

þess vegna eru þetta atriði sem varða í grunninn formið og ég skal koma síðan aðeins á eftir nánar að kjarna málsins aðeins nánar að efninu þrátt fyrir að þessi tvö atriði séu á sinn hátt formsatriði þá tel ég það lýsandi fyrir þann gríðarlega mikla ágreining sem er um þetta mál að jafnvel um formsatriðin tekst ekki sátt jafnvel um það hvernig við eigum að bera okkur að tekst ekki sátt og það hljóta þess vegna að vera gríðarleg vonbrigði fyrir ríkisstjórn se hrindir þessu máli af stað inn í þingið í þeirri von að efla lýðræðislega umræðu skapa lýðræðislegan grundvöll fyrir þessa erfiðu ákvörðun sem ríkisstjórnin telur að við þurfum að taka afstöðu til að ekki einu sinni um formið skuli vera sátt hér er um að ræða í fyrsta lagi þá tillögu að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla um það hvort farið verði í aðildarviðræður þetta var rétt að byrja á að segja frá því að þetta var niðurstaða landsfundar sjálfstæðisflokksins sem haldin var í vor að ef ríkisstjórnin eða þingið hygðist hreyfa því í evrópumálunum þá var rétt að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu grunnurinn að þessari tillögu liggur í því að evrópusambandsmálin eru þannig í eðli sínu að þau ganga þvert á flokka þau ganga þvert á þjóðfélagshópa en ég held að við höfum líka ekki síður tekið eftir því að evrópumálin kljúfa dálítið landsbyggðina frá höfuðborgarsvæðinu og um það erum við að minnsta kosti sammála þingmenn sjálfstæðisflokksins sem á fulltrúa í öllum kjördæmum landsins að mikill áherslumunur varð í þessu máli á milli kjördæma í landinu og ég tel að þegar við erum að ræða um evrópumálin þurfum við að taka tillit til þessara ólíku sjónarmiða ég vék að því stuttlega áðan að málið hefði verið lagt fram í pólitískum ágreiningi á milli stjórnarflokkanna að ekki væri með nokkru móti hægt að færa fyrir því sannfærandi rök að í kosningunum í vor hefði verið tekin ákvörðun um að sækja um aðild að minnsta kosti völdust ekki til ríkisstjórnarsetu flokkar sem voru sammála í málinu en það er sá grundvöllur sem ég tel almennt að væri heppilegastan það væri skýrt umboð tveir flokkar sem hefðu skýra stefnu um að vilja fara inn í evrópusambandið með einhverjum minni háttar fyrirvörum

þeir hefðu í sjálfu sér enga sérstaka ástæðu til að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu áður en lagt yrði af stað ég tel reyndar að þrátt fyrir að tveir slíkir flokkar stæðu ekki að aðildarumsókninni þá væri ekki hægt að útiloka það að flokkarnir á þinginu almennt gætu sameinast um málið hún var ekki almennt út í bláinn þessi hugmynd en eins og staðið var að henni eins og efnt er til hennar eins og umræðan hefur verið um hana eins og stífnin birtist manni hjá þeim sem vilja ganga inn þá er augljóst að það er enginn vilji í reynd til að leita málamiðlunar leita einhverra sátta og þessi niðurstaða leiðir til þess að það er bara ein skynsamleg leið til að taka næsta stóra skref og hún er sú að vísa málinu áfram til þjóðarinnar um það hvort sækja beri um ég ætla ekki að fara að tína til öll rökin sem liggja því að baki en eitt er augljóst þeim mun skýrara sem umboðið er þeim mun skýrari sem þingviljinn er þeim mun skýrara er umboðið sem viðræðunefndin fær og þeim mun betur líður viðsemjendum okkar með því að verja tíma og fjármunum í að efna til viðræðna við íslendinga og yfir höfuð að hefja þær það er ekki hægt að láta hjá líða að gera að umtalsefni hugmyndina um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu í þessu efni hún lýtur reyndar að hinu síðara atriði sem ágreiningur er um við meiri hluta nefndarinnar það er með hvaða hætti eigi að staðfesta viðræðuferlið staðfesta þann samning sem fæst eftir viðræður en hugmyndin er sem sagt sú að enginn ætlar að taka pólitíska ábyrgð á því að hefja viðræður og síðan ætlar enginn að taka pólitíska ábyrgð á að staðfesta þann samning heldur það er engin ríkisstjórn sem ætlar að hrinda þessu af stað heldur á að splundra þingflokkunum og láta reyna á nauman meiri hluta í þinginu til að koma ferlinu af stað síðan á að klára samninginn og þegar hann er fenginn þá ætlar ríkisstjórnin ekki að efna til þess sem stjórnarskráin segir að sé þá nauðsynlegt að gera það er að breyta stjórnarskránni efna til kosninga staðfesta breytingar á stjórnarskránni og skrifa undir samninginn nei ríkisstjórnin ætlar ekki að gera þetta og meiri hluti utanríkismálanefndar tekur undir að það væri verið að fara á svig við þjóðarviljann með því að efna þá ekki til þjóðaratkvæðagreiðslu eru menn sem sagt í einhverjum vafa um þjóðarviljann um þetta mál í heild sinni

en menn áskilja sér annars vegar rétt í þingsályktunartillögunni sjálfri til að leggjast gegn samningnum þegar hann liggur fyrir eins og það var orðað í þingsályktunartillögunni sem er alveg ótrúleg setning hún er ótrúleg í þessu máli að menn ætli að ganga viðræðuferlið á enda og leggjast áðan gegn samningnum og án þess að taka pólitíska ábyrgð á málinu og ganga þá leið sem stjórnarskráin býður án þess að gera það að vísa málinu þá til þjóðarinnar það er eins og þetta ferli eigi nánast að vera leitt til lykta frá upphafi til enda án þess að neinn ætli að bera á því pólitíska ábyrgð það er eins og allir vilji stíga til baka hvorki í byrjun né í endann ætlar neinn að bera á því pólitíska ábyrgð ég tel einfaldlega að þetta tvennt verði að fara saman og ég tel reyndar að það verði aldrei stuðningur við málið breiður stuðningur meðal þjóðarinnar fyrr en tekist hefur breiður pólitískur stuðningur við málið það er líka einhver mesti lærdómur sem við getum dregið af meðferð sambærilegra mála í öðrum löndum sumir hafa gengið svo langt að segja að það þurfi að vera breiður pólitískur stuðningur og ekki síður breiður almennur stuðningur meðal þjóðarinnar í að minnsta kosti tvö ár í að það sé skynsamlegt að leggja fram umsókn og ganga inn í þetta ferli þannig að þeir sem ákafastir eru í að leggja fram umsókn hefðu að mínu áliti átt að huga betur að hinum nauðsynlegu forsendum þess að hér geti skapast sátt hér geti yfir höfuð tekist einhver breið samstaða en það finnst mér að sé ekki gert með þessu þetta eru formsatriðin en ekki einu sinni um þau hefur tekist sátt mig langar til að víkja að einu í þessu sambandi það var þannig á vorþinginu að við ræddum um breytingar á stjórnarskránni þá stóð til að breyta sjötugasta og níundu grein stjórnarskrárinnar með þeim hætti að hægt væri að breyta stjórnarskránni og senda þær breytingar beint í þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að rjúfa þing þeir sem mæltu með beri leið og gengu hvað harðast fram á þinginu þeir ræddu á sama tíma um evrópusambandi og þeir í tillögum að breytingu á stjórnarskránni væri vissulega ekki rætt um heimild til að ganga í evrópusambandið en það skipti engu máli vegna þess að sjötugasta og níundu grein tryggði að á þessu kjörtímabili sem við erum núna á væri hægt að koma slíku ákvæði inn

senda það til þjóðarinnar til staðfestingar möo það væri hægt að ljúka viðræðuferlinu við evrópusambandið og fá endanlega staðfestingu þjóðarinnar á líðandi kjörtímabili sem við erum núna á án þess að boða til kosninga en núna þegar menn horfa framan í nýjan veruleika annan veruleika heldur en menn sjá þá fyrir sér vegna þess að þessar hugmyndir náðu ekki fram að ganga þá hefur það gerst að hugmynd um að láta þjóðina eiga síðasta orðið hafa verið lagðar til hliðar að mínu áliti er ein leið til að láta þjóðina eiga síðasta orðið það er með því að láta þingið taka ferlið alla leið til enda láta þingið staðfesta samninginn og séu menn eitthvað hræddir við það þá eru menn í reynd að segja að menn óttist að það sé ekki sá meiri hluti það sé ekki sá pólitíski stuðningur við málið á þinginu sem nauðsynlegur er til að klára málið hversu skynsamlegt er það þá eða hversu raunhæft yfir höfuð að láta sér detta það í hug að þjóðin sé á einhverri allt annarri skoðun heldur en þingið um þetta er nokkuð um það rætt í nefndaráliti meiri hlutans í nefndinni og ég verð að segja á mér finnst mér þar skautað í kringum nokkur grundvallaratriði til dæmis verð ég að lýsa mig fullkomlega ósammála því að það væri verið að fara á svig eða neita því að taka tillit til þjóðarviljans með því að halda ekki

þannig eð þessi tvö grundvallaratriði að þeim er fylgt eftir í áliti fyrsti minni hluta með breytingartillögu breytingartillögu sem er sett fram í tveimur liðum og sá fyrri gerir ráð fyrir því að aðildarviðræðunum verði ekki hrint af stað án þess að fyrst hafi farið fram þjóðaratkvæðagreiðsla og það eru sett tímamörk í tillögunni um að þjóðaratkvæðagreiðslan geti farið fram innan þriggja mánaða þetta er þingsályktunartillaga telji menn það óraunhæft stuttan tíma þá verður að bregðast við því en tillagan um að halda þjóðaratkvæðagreiðslunni eins fljótt og verða má og eigi síðar en innan þriggja mánaða er sett fram til að undirstrika það að hugmyndinni er ekki teflt fram til að leika einhverja tafarleiki í þessu máli ég verð að lýsa ákveðinni undrun minni á því að menn telji það úrslitaatriði fyrir okkur íslendinga að ná að koma inn umsóknum um aðild að evrópusambandinu á meðan ein þjóð er umfram aðrar í forustu fyrir sambandinu og í þessu tilviki svíar þó ég efist ekki um að þeir séu tilbúnir til að standa við þær yfirlýsingar sem þeir hafa gefið um að greiða götu okkar eins mikið og þarf og taka tillit til okkar sjónarmiða um það hvernig viðræðurnar ættu eftir atvikum að benda fram og hversu hratt í þessu sambandi er ómögulegt annað en vekja athygli á

þar sem við erum á þinginu einmitt um þessar mundir að ræða kröfu hollenskra og breskra stjórnvalda á hendur íslenska ríkinu vegna icesave innlánsreikninga landsbankans í þeim löndum tveimur eins og öllum má vera ljóst ríkir

og einfaldlega spurt er það trúverðugt að umsókn íslands um aðild að evrópusambandinu verði sett í einhvern friðsamlegan og vinsamlegan farveg á sama tíma og þessi deila stendur sem hæst á meðan á sama tíma liggur fyrir að fullkomin óvissa er um það með hvaða hætti því máli lýkur og við vitum og það þarf að hafa það í huga í því samhengi að við vitum að evrópuþjóðirnar allar stóðu gegn sjónarmiðum íslands þegar við áttum í viðræðum við þessi ríki tvö og fulltrúa evrópusambandsins í haust sameinuðumst öll gegn þeim sjónarmiðum sem við höfum fram að færa og hvaða vísbendingar hafa komið fram um að eitthvað annað verði uppi á teningnum þegar umsóknir um evrópusambandið kemur fram og málið er enn þá óafgreitt frá alþingi reyndar finnst mér með hliðsjón af þeirri niðurstöðu sem þar liggur fyrir full ástæða til að spyrja sig hvort sömu ríkisstjórn og kemur með þá samninga sem er að fá harkalega gagnrýni frá nær öllum umsagnaraðilum á þinginu

ástæða til að koma aðeins inn á þessa meginþætti sem raktir eru í áliti meiri hlutans og varðar hagsmuni okkar íslendinga á hinum ólíku sviðum ég vek að því aðeins stuttlega áðan að það er í sjálfu sér ekki erfitt að stilla því upp og kalla til ráðgjafar og ráðagerða flesta hagsmunaaðila á íslandi og inna þá eftir því hvað þeir telja að hafa þurfi í huga í viðræðum við evrópusambandið hvernig þeirra hagsmunir skarist við stefnu evrópusambandsins í einstökum málum þetta hefur verið gert og þessir hagsmunir eru teknir til umfjöllunar í áliti meiri hlutans og það er allt saman ágætlega gert en það er skilið eftir í því að forgangsraða hlutunum og það er skilin eftir öll pólitíska umræðan menn leggja hana til hliðar eins og ég vék að áðan menn leggja hana til hliðar og láta það ósagt um þau mál til dæmis sem skilur að stefnu stjórnarflokkanna sem standa að þessu þingmáli og standa síðan að nefndarálitinu þetta hlýtur að vekja alla þjóðina til umhugsunar um það með hvaða hætti staðið verður að þessari hagsmunagæslu í viðræðuferlinu sjálfu hvað meina þeir flokkar sem standa að nefndaráliti og eru að styðja það að við sækjum nú um aðild að evrópusambandinu með því að gera ekki annað en benda á að hér séu ýmsir hagsmunir sem gæta þurfi að ég get vel skilið þegar flokkar mæla með því að sótt verði um að ákveðnum ströngum skilyrðum uppfylltum eins og til dæmis framsóknarflokkurinn hefur gert sem hefur valið þá leið að segja hér eru skilmálarnir sem eru óumsemjanlegir við okkur framsóknarmenn þetta eru þau mál sem við munum láta brjóta á í viðræðum við evrópusambandið það er okkar pólitíska sannfæring það er okkar pólitíska stefna hér er málinu hrint úr vör án pólitískrar stefnu hér liggur fyrir nefndarálit tveggja flokka sem eru algerlega á öndverðum meiði í málinu án þess að þessi pólitíska leiðsögn sé höfð með í umfjölluninni þetta hlýtur að sæta furðu og það sætir reyndar furðu almennt í allri evrópuumræðunni sem átt hefur sér stað frá því að málið kom fram hversu mjög umræðan hefur snúist um annað heldur en kjarna þess að ganga inn í evrópusambandið umræðan hefur snúist um átökin milli stjórnarflokkana umræðan hefur snúist um tillögur okkar sjálfstæðismanna um formsatriði til og frá en það er nánast engin umræða um það hér á þinginu hvað það þýðir að gangast undir sjávarútvegsstefnuna hvernig hinir ýmsu aðilar á þinginu meta ólíka hagsmuni en þetta höfum við gert í sjálfstæðisflokknum og við höfum komist að ákveðinni niðurstöðu um þetta atriði ég ætla ekki að leyna því héðan úr ræðustól á þinginu að auðvitað eru uppi ólík sjónarmið um það hagsmunamat í flokknum en það liggur samt sem áður fyrir ákveðin niðurstaða að mínu áliti hafa þættir í evrópusamvinnunni fengið visst aukið vægi vegna þess sem úrskeiðis hefur farið hjá okkur íslendingum undanfarin ár það eru þá einkum og sér í lagi

peningamálastefnan myntbandalag evrópusambandsins sem hlýtur eftir þá atburði sem hafa komið upp á á íslandi að hafa fengið aukið vægi í þessu hagsmunamati en þrátt fyrir þetta hefur mín sannfæring ekki breyst um að hagsmunum okkar sé ágætlega borgið hér fyrir utan ég vil samt koma því að líka í þessu samhengi að þessi stefna sjálfstæðisflokksins er ekki meitluð í stein hún er ekki í neinni líkingu við nokkur trúarbrögð sem taka ekki breytingum yfir tímann í því liggur einmitt stefna flokksins það er í því liggur munurinn á þessu tvennu að stefna flokksins byggir á hagsmunamati og við viljum að það hagsmunamat sé stöðugt í gangi og við sjáum tilefni til þess eftir að bankahrunið varð hér síðastliðið haust að efna til víðtækrar og breiðrar umræðu um það í flokknum hvort ástæða væri til að taka þetta mat til endurskoðunar og ef til vill komast að breyttri niðurstöðu en í grundvallaratriðum varð niðurstaðan áfram sú hin sama en með því að benda á þá leið að reyna að skapa þátt um málsmeðferðina alla og upphaf og enda viðræðnanna að fara þjóðaratkvæðagreiðsluleiðina var tekið tillit til ólíkra sjónarmiða ekki bara í sjálfstæðisflokknum heldur í þjóðfélaginu öllu þegar við ræðum um mikilvægustuhagsmuni okkar hljótum við alltaf og ekki hvað síst í þingsal að staldra við sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins sem til er komin vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem evrópuríkin búa við það er að mörg þeirra eiga sameiginlega fiskstofna það ætti þess vegna ekki að koma neinum á óvart að evrópuríkin hafi séð sig knúin til þess í ljósi þessarar staðreyndar að koma sér saman um sameiginlega fiskveiðistjórnarstefnu að ákveða með sameiginlegum hætti hversu mikil sóknin ætti að vera í þá stofna sem þau búa sameiginlega yfir þetta grundvallaratriði verða menn að hafa í huga þegar menn eru að ræða um aðildina að evrópusambandinu vegna þess að við ætlum þá að fara að rugla saman okkar stjórn á okkar miðum sem eru að langmestu leyti staðbundnir stofnar saman við fiskveiðistjórnarkerfi sem byggir á allt annarri forsendu ég vil hafa sagt það vegna þess að það eru margir í þessu þjóðfélagi sem eru að reyna að átta sig á evrópumálunum sem trúa því að það sé hægt að fá varanlegar og verulegar undanþágur frá þessari stefnu eða öðrum stefnum evrópusambandsins það hefur verið ein grundvallarstefna sjálfstæðisflokksins í málinu að slíkar varanlegar undanþágur eða verulegar væri ekki að fá í viðræðuferlinu þá kannski í framhaldi af þessu er ástæða til að ræða aðeins um evrópuumræðuna í þjóðfélaginu er það ekki merkileg staðreynd til dæmis hversu miklu hærra hlutfall íslendinga vill fara í aðildarviðræður en er tilbúið að ganga í evrópusambandið ég les þannig í þessar tölur að það sé mikil von bundið við viðræðuferlið úti í þjóðfélaginu það séu býsna margir sem spyrji sig hvað er það eiginlega sem við getum fengið út úr samningunum ég skynja það í þingsal líka að það eru allnokkrir sem vilja hefja aðildarviðræðurnar til þess að eyða öllum vafa í þessu efni sannarlega er það þannig að það verður tekið tillit ætla einhverra óska okkar íslendinga um aðlögunartíma sennilega um einhverjar minni háttar varanlegar undanþágur frá einu eða öðru en í öllum stóru málunum liggur fyrir hvað er í boði það sagði ég við fyrstu umræðu þessarar þingsályktunartillögu það er einfaldlega evrópusambandið eins og það er þess vegna finnst mér mikilvægt þegar við erum að hrinda af stað evrópuaðildarumsókn að þeir sem að henni standa geri betur grein fyrir því heldur en þeir hafa gert til þessa hvort þeir eru sáttir við evrópusambandið eins og það er eða hvort skilyrðin sem rætt er um í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar og við höfum tekið aðeins til umfjöllunar ég og háttvirtur formaður þeirrar nefndar eru þess eðlis að þau séu óumsemjanleg það er ekki bara galli við upphaf viðræðnanna að það skuli ekki vera pólitísk sátt það er ekki bara galli við upphaf viðræðnanna að það sé ekki samstaða í ríkisstjórn heldur er það alveg sérstakt vandamál að mínu áliti hversu miklar væntingar eru bundnar við viðræðunefndina og þá niðurstöðu sem menn eru að fara að sækja í viðræðum við evrópusambandið ég fæ alltaf eitt svar þegar ég hitti utanríkisráðherra evrópusambandsríkja eða eftir atvikum þingmenn inni í þingi evrópusambandsins það er þetta ef þið komið með svona miklar væntingar er það þetta sem við fáum það eru ekki í boði neinar varanlegar undanþágur við erum búin að koma okkur saman um reglurnar í þessum klúbb ríkin tuttugu og sjö og þeir sem vilja sækja um inn í klúbbinn verða að beygja sig undir reglurnar og taka þátt í þeim þetta leiðir hugann að öðru mjög mikilvægu atriði sem varðar þær hugsjónir og þann grundvöll sem evrópusambandið í raun og veru snýst um þessa samvinnu sem evrópuþjóðirnar hafa ákveðið að hafa með sér með þessum skipulega hætti skapa með sér innri markaðinn og þróa með sér ýmis samstarfssvið til dæmis hafa þeir fyrir ekki mjög löngu síðan ákveðið að taka utanríkismálin og öryggismálin sérstaklega upp sem nýtt samstarfssvið það er sem sagt ákveðin hugsjón sem býr að baki samstarfi evrópuþjóðanna það er ákveðinn vilji evrópuþjóðanna sem liggur slíku samstarfi til grundvallar og ég get vel staðið hér og sagt ég er mikill evrópusinni ég tel að við eigum að vera í miklu samstarfi við evrópusambandið og ég tel reyndar að við séum það nú þegar með aðild okkar að evrópska efnahagssvæðinu e e s samningurinn veitir okkur aðgang að öllum innri markaðnum og við höfum gert miklu meira heldur en fara inn á innri markaðinn og inn í e e s samninginn af því að við erum líka þátttakendur í ýmsum áætlunum evrópusambandsins og við erum fullir þátttakendur í schengen samstarfinu sem er meira en segja má um sumar evrópuþjóðirnar ég get í sjálfu sér skrifað undir flest það sem evrópuþjóðirnar hafa ákveðið að sameinast um að gildin og markmiðin sem evrópuþjóðirnar eru sameiginlega að vinna að er eftirsóknarvert og það er skynsamlegt fyrir þjóðir að eiga með sér samstarf um þau markmið ég get líka tekið undir það að á sinn hátt væri betra fyrir okkur íslendinga að eiga rödd í brussel að eiga okkar eigin þingmenn í brussel ég er ekki með þessu að halda því fram að þeir munu ráða neinum úrslitum við munum þurfa að kosta þó nokkuð miklu til en það væri fólgið í því betra lýðræði fyrir okkur íslendinga og ekki síst í ljósi þess hvernig við höfum verið að framkvæma e e s samninginn að eiga okkar fulltrúa þar sem fara með okkar atkvæði og láta okkar rödd heyrast þar þannig að allar hinar tuttugu og sjö þjóðirnar heyri það er enginn vafi á því að það væri bera en það fyrirkomulag sem byggt er inn í e e s samninginn þetta þýðir samt sem áður ekki að það séu ekki þættir í evrópusambandinu sem maður verður að gjalda varhug við og það séu ekki þættir í frekara evrópusamstarfi sem geti verið þess eðlis að ástæða sé fyrir okkur íslendinga að staldra við og spyrja okkur hvort þeir kostir sem fylgja myntsamstarfinu sem fylgja beinni aðild að evrópuþinginu sem fylgja beinni aðild að öllum ráðherrafundunum aðild að framkvæmdastjórninni og öllu því öðru samstarfi sem við fengjum að komast að með skýrari hætti að fullri aðild séu svo mikilvægir að þeir vegi upp ókostina við fórnum sem varða okkar grunnatvinnuvegi eins og til dæmis á sjávarútvegssviðinu ég ætla ekki að nota ræðutíma minn til að fara yfir öll hin ólíku svið auðvitað eru margir hagsmunaaðilar eins og til dæmis í landbúnaðarmálum sem hafa komið sínum sjónarmiðum á framfæri við nefndina og þau eru öll ágætlega rakin en ég tel einfaldlega að okkur beri skylda til að halda á lofti hagsmunum sjávarútvegsins sérstaklega vegna þess í fyrsta lagi vegna þess hversu hlutfallslega mikilvægur hann er í íslenskum efnahag og í öðru lagi vegna þess hversu illa sjávarútvegsstefna evrópusambandsins

þó ég telji litlar líkur á því að fá varanlegar undanþágur þá er það engu að síður þannig að það verður einhver sveigjanleiki sýndur og það er mikilvægt í því sambandi að þingið sé upplýst haft með í ráðum hafi tækifæri til að veita aðhald koma sjónarmiðum á framfæri eftir atvikum kalli þá eftir sérfræðingum hagsmunaaðilum eða öðrum til að leita eftir ábendingum þeir þurfa reyndar líka að vera á sinn hátt í nokkuð sambærilegri stöðu það er að ferlið sé gagnsætt gagnvart þeim ég er ekki að halda því fram að menn munu ekki fá samning sem felur í sér neins konar tillit eða neins konar aðlögun fyrir íslenska þjóð við inngöngu í evrópusambandið ef ferlið fer þannig ég vil að lokum virðulegi forseti víkja að því að

að leita ríkari samstöðu um það heldur en gert hefur verið allt sem sagt hefur verið um viljann til að fá breiða pólitíska sátt hefur ekki staðist þegar til kastanna kemur er það þannig að annar stjórnarflokkurinn ætlast til þess og telur sig greinilega hafa fengið loforð um að þetta mál yrði afgreitt ekki seinna en á þessu sumarþingi og um það vitna auðvitað atburðir dagsins þar sem einstakir þingmenn sem hugðust voga sér að leggja fram breytingartillögu í málinu fá skýr skilaboð um að það verði ekki liðið og það stefnir stjórnarsamstarfinu sjálfu í uppnám hér verður maður að vekja athygli á því að í stjórnarsáttmálanum sjálfum sem ég tel reyndar að fylgi áliti meiri hlutans kemur sérstaklega fram að flokkarnir áskilji sér rétt til að halda sínum sjónarmiðum á lofti þegar einstakir þingmenn ætla síðan að nýta sér þennan skriflega rétt sem samið hefur verið um eru þeir snúnir niður og þvingaðir til að beygja sig undir vilja ríkisstjórnarinnar það er þess vegna sem ég hef sagt að þingsalurinn er eins og eitt jarðsprengjusvæði og menn vita ekki hvar sprengjurnar liggja menn vita ekki hvort þeir mega gera þetta eða hitt vegna þess að það eru aðrir sem þurfa að hafa á því skoðun og stigi menn feilspor springur allt í loft upp það er auðvitað alveg skelfilega á skjön við öll þessi fögru orð allar yfirlýsingarnar um að hér væri einungis verið að hrinda af stað lýðræðislegu ferli þar sem allir væru frjálsir til að hafa sýna skoðun að horfa ég held að það sé rétt sem háttvirtur þingmaður ásmundur einar daðason kom upp í þingsal í morgun og hélt fram

meiri hluti á þinginu sem er tilbúinn til að styðja tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu það er raunverulega þannig en ég ætla að leyfa mér að hafa efasemdir um að allir sem hafa þá sannfæringu muni fylgja henni einmitt af þessari ástæðu að þegar kemur til atkvæðagreiðslu í þinginu verður það ekki afstaðan til evrópusambandsins sem mun ráða úrslitum heldur afstaðan til ríkisstjórnarinnar það verður afstaða til þess hvort menn vilji gera ríkisstjórninni skaða eða ekki með þessu eru menn einfaldlega að skjóta álitaefnum á frest menn eru að ýta undan sér umræðu sem einn góðan veðurdag mun hvort eð er þurfa að taka hún mun snúast um þetta vilja menn ganga í evrópusambandið eða ekki það er spurningin sem menn munu þurfa að standa frammi fyrir þeir sem halda því fram að hægt sé að binda flokkana í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu horfa algerlega fram hjá þeirri staðreynd að þar sem þeirri aðferðafræði er beitt er það sama þingið og setur þjóðaratkvæðagreiðsluna af stað sem fær málið til endanlegrar afgreiðslu þannig er það ekki samkvæmt okkar stjórnskipun í dag það verður þess vegna annars þings að taka endanlega afstöðu til málsins jafnvel þó að menn af góðum hug efni til þjóðaratkvæðagreiðslunnar og telji sig bundna af henni þá er það einfaldlega bundið inn í ferlið samkvæmt lögum að það mun þurfa að boða til kosninga og hið nýja þing verður ekki bundið af því sem hið fyrra þing gerði og þeir þingmenn sem veljast nýir inn á hið nýja þing koma þangað inn á sínum eigin forsendum þetta er algerlega ljóst ég kalla eftir því að í umræðu um þetta mál taki menn einfaldlega afstöðu til stóru spurninganna menn skjóta ekki öllum þessum stóru spurningum einn í framtíðina að menn lýsi því hér þegar málinu á að ýta úr vör hvar pólitísku línurnar liggja hvar sársaukamörkin liggja í aðildarviðræðum við evrópusambandið og það dugar ekki að teikna upp hagsmunina eina og sér

að það sé nauðsynlegt fyrir umræðuna hér að menn taki til umfjöllunar tillögu fyrsti minni hluta nefndarinnar um tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu annars vegar og um bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu í hinn endann hins vegar og hvet menn til að leyfa sjálfum sér að hafa jafnvel ólíkar skoðanir á þessum tveimur hugmyndum jafnvel þótt þær séu frá virðulegri ríkisstjórn það er auðvitað eins og ég vík að áðan merkilegt að svo virðist sem skyndilega hafi tekist meiri hluti um að fara leið ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þrátt fyrir að flokkarnir hafi verið allt annarrar skoðunar fyrir stuttu síðan og eins og við víkjum að í áliti fyrsti minni hluta í nefndinni þá hlýtur þetta að vekja mann til umhugsunar um það hvort menn í reynd hræðslan við kosningarnar sem ræður för óttinn við það að kjörtímabilið styttist meira heldur en menn helst vildu eða er það kannski hitt að menn ætla ekki og vilja ekki þurfa að fella málið í þann pólitíska farveg sem nauðsynlegur er til að fylgja málinu alla leið vilja menn vísa málinu endalaust frá sér fyrst ríkisstjórnin inn á þingið síðan flokkarnir frá sér og loks til þjóðarinnar og svo aftur til þjóðarinnar og svo með loforði um það að menn munu fylgja leiðsögn þjóðarinnar hvort ætla menn að leiða þjóðina eða láta þjóðina teyma sig áfram í málinu ég held að málið snúist dálítið um það hafa menn trú á því að það sé hægt án nokkurrar pólitískrar leiðsagnar í málinu endalaust að ýta málinu út til þjóðarinnar þá er það mín sannfæring að það fæst aldrei neinn meiði ætti fyrir málinu ef flokkarnir ætla ekki að bera ábyrgð á ferlinu ef flokkarnir ætla ekki að bera ábyrgð á samningnum þá er alveg öruggt að það mun ekki takast meiri hluti meðal þjóðarinnar um að styðja slíkan samning það er alveg ljóst það sýnir reynsla annars staðar frá og þar sem efnt er til viðræðna í miklum ágreiningi þá fer slíkt ferli illa eg vil biðja menn um að taka þessi orð

sem mestan áhuga hafa á því að við göngum inn í evrópusambandið eigi að hafa vit til þess og koma auga á það að það þarf að haga sér með þeim hætti að líklegt sé að samstaða náist um málið hjá þjóðinni til þess erum við að semja þessar reglur um gagnsæi í málinu það er á þeim grundvelli sem hugmyndin um þjóðaratkvæðagreiðsluna í upphafi byggir og það er einungis með þeim hætti sem rík sátt verður um málið þegar upp er staðið mín sannfæring á þessum tímapunkti stendur til þess að aðildarsamningur verði ekki samþykkur

að væntingarnar eru of miklar og á því byggja þeir flokkar sem helst vilja ganga inn mesta ábyrgð það er of lítið raunsæi í umræðum um evrópusambandið á íslandi í dag þetta kann hins vegar að breytast það kann vel að vera eins og ég vék að áðan þá á hagsmunamatið alltaf stanslaust að vera í gangi það kann vel að vera ef við erum rangar beygjur við tökum rangar ákvarðanir núna við uppbyggingu efnahagslífsins á íslandi að efnahagslífið hafi ekki náð sér á strik og það er jafnan þannig að þegar efnahagslífið á íslandi er í ákveðinni lægð þá er áhuginn fyrir nýjum lausnum eins og þessari jafnan mestur það kann svo sem vel að vera að gangi okkur illa að rífa okkur upp úr þessari efnahagslægð sem nú er þá geti tekist um það samstaða meðal þjóðarinnar að stíga skref sem þjóðin væri almennt ekki tilbúin til að stíga núna að þessu sögðu vil ég einfaldlega segja að þrátt fyrir að í utanríkismálanefnd hafi mikið verk verið unnið á skömmum tíma þá er þetta mál lagt fram í allt of mikilli tímaþröng nefndin hefur unnið undir óeðlilega miklum þrýstingi og hefur þurft á öðrum hverju fundi upp á síðkastið að fjalla um annað risastórt mál sem er til umsagnar í nefndinni frá fjárlaganefnd icesave samningana sem nefndin hefur reyndar líka að eigin frumkvæði verið að fjalla um umgjörð málsins er algerlega ófullnægjandi og það er ómögulegt að skilja hvers vegna þeir sem harðast hafa gengið fram í þessu máli hafa ekki getað staðið við stóru orðin um að reyna að efna til sáttar sú sátt fæst með því að mínu áliti að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja eigi viðræðurnar ég leyfi mér að hafa efasemdir um að þeir sem hafa sannfæringu fyrir þeirri leið fylgi sinni sannfæringu eftir á